Premièrement, l'Union européenne sort de l'échec de la stratégie de Lisbonne, définie par le Conseil européen en 2000, et qui visait à faire de l'Union européenne en 2010 l'économie de la connaissance du monde.

Troisième élément nouveau la crise financière qui nous est arrivée des États Unis en 2008. Ces trois éléments nouveaux nous amènent à nous interroger sur les années 2011 à

Il faut simplifier l'avenir et il faut solder le passé. Vous connaissez bien tous ces sujets en tant qu'ancien membre de la Cour des comptes européenne.

je propose de reconnaître la possibilité de faire des contre audits indépendants, et qu'une médiation puisse intervenir pour éviter de faire trancher par la Cour de justice les litiges qui peuvent surgir entre les entités contrôlées et la Commission européenne. Il faut absolument, Madame la Commissaire, que nous sortions de ce sujet.

Nous devons augmenter la participation des entreprises industrielles dans le cadre de cette politique industrielle Europe 2020, notamment avec le brevet européen

Nous devons privilégier l'excellence mais également veiller à une répartition harmonieuse des infrastructures de recherche sur tout le territoire de l'Union européenne.

ans. Nous devons également respecter nos engagements internationaux tels que ITER. Enfin, pour le futur, nous proposons dans ce rapport de doubler les fonds recherche afin de créer cet espace européen de la recherche en s'appuyant sur le Conseil européen de la recherche. C'est la clé de la croissance nécessaire au financement de nos ambitions sociales et au respect de nos engagements environnementaux.